Nie preto, že by som mal nejaké predsudky voči občanom tejto provincie, ale preto, že dodnes nie sú vyšetrené zverstvá obsiahnuté v správe Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, z ktorých sú podozriví najvyšší predstavitelia miestnej správy.